Madame la Présidente, chers collègues, je tiens à souligner l'intérêt de ce rapport qui ouvre un débat, au sein de notre Parlement, autour du positionnement et du rôle des universités en Europe. Ces dernières doivent en effet être encouragées à participer à l'intégration européenne de l'intérieur plutôt que de la contempler de l'extérieur. Dans l'histoire européenne, les universités ont toujours été des lieux de rencontre et d'échange de savoir, de développement de la réflexion et de la formation ouverts aux différentes disciplines. Aujourd'hui, les effets de la crise et du chômage ne doivent pas amener les universités à limiter leur rôle de pourvoyeur de professionnels immédiatement opérationnels car, dans nos sociétés en mutation, la capacité à changer de métier devient incontournable. Au contraire, les universités, comme lieux d'enseignement supérieur et de formation, doivent permettre aux apprenants d'acquérir un esprit critique, un esprit d'analyse, qui leur permette de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de faire un usage réfléchi de leurs compétences professionnelles. Les universités européennes doivent permettre l'apprentissage tout au long de la vie, contribuer à l'enrichissement de la vie intellectuelle et jouer un rôle central dans la société de la connaissance d'aujourd'hui, à l'ère du numérique.